Meni je bil najbolj všeč film Rocky zaradi borbenosti igralca. Zgodba mi je bila zelo všeč in me je pritegnila zaradi borbenosti igralca, ker je šel med treningi skozi veliko različnih ovir in na koncu prišel do svoje pomembne zmage. Moj izletniški kraj, ki mi je bil najbolj všeč, je bila Rogla. Zato ker je tam veliko narave, predvsem pozimi zelo veliko snega, kjer lahko tudi smučaš. Glavna znamenitost tega kraja je predvsem smučišče. Pot do tega kraja potuje od Bele krajine, mesta Metlike, do Novega mesta, čez Novo mesto do Celja, skozi Celje potuješ naprej do kraja Vojnik, iz Vojnika pa proti Rogli. Najbolj všeč mi je poklic vzgojiteljica, zato ker imam zelo rada otroke in se z njimi tudi, ukvarjam in jim podajam snovi, ki jim bodo še kdaj prišle prav v življenju. Ljudje tega poklica počnejo zelo veliko različnih stvari. veliko je načrtovanja, različnega izvajanja in podajanja snovi na stopnji za različne starosti otrok. Najbolj všeč mi je jed juha, navadna domača goveja juha, zato ker jo pripraviš sam in notri daš same domače stvari. Priprava jedi niti ni tako zahtevna. kos mesa po navadi opereš in daš v lonec, pustiš, da zavre. Ko zavre, odliješ vodo stran, daš še enkrat v lonec, priliješ mrzlo vodo, pustiš na ognju, da začne vreti. Med tem časom k mesu dodaš korenje, čebulo, česen, peteršilj, mogoče še tudi kakšno drugo zelenjavo in pustiš na majhnem ognju, da počasi vre, dokler ni kuhana. Najbolj všeč mi je bila knjiga Žabec pozimi, zato ker je zelo pritegnila otroke, stare štiri do pet let. vsebina te knjige je zelo poučna, ker pripoveduje o žabcu in njegovih prijateljih, kako mu v hudih časih priskočijo na pomoč. Najbolj mi je ostala v spominu naravna katastrofa potres, predvsem zato, ker sem se ustrašila in na hitro tudi odreagirala. Najbolj uporabno se mi zdi orodje meter, zato ker ga tudi velikokrat rabim in uporabljam in mi je priročno za izmeriti različne stvari. Najbolj všeč mi je letni čas poletje, predvsem zato, ker imam rada toplo sonce, veliko smo zunaj in rada tudi hodim v naravi, predvsem v tem letnem času, ko je toplo. Meni slabe plati tega letnega časa ne povzročajo nobenih težav, zato menim, da jaz osebno nimam slabih plati tega letnega časa. Najbolj všeč mi je moj hobi igranje šaha, predvsem zato, ker sem velik ljubitelj te igre. Slabe plati tega hobija so mogoče predvsem v tem, da porabiš veliko časa. Moja najljubša in najbolj všeč mi je domača žival pes. Zato ker lahko z njim grem tudi v naravo in se sprehajava oba. Za to domačo žival je potrebno skrbeti, potrebuje hrano, vodo in pa predvsem zelo veliko gibanja in nege, tudi crkljanja. Ljudje ogrevajo svoje hiše s plinom, z drvmi, elektriko. Dragi Blaž, vabim te na praznovanje mojega rojstnega dne, ki bo v nedeljo, desetega desetega dva tisoč enaindvajset ob sedemnajsti uri. Dobimo se pri meni doma v Križevski vasi dvainštirideset. Lepo vabljen. Dragi Blaž, ob tvojem rojstnem dnevu ti iskreno čestitam in ti želim veliko zdravja, dobre volje in uspeha v šoli.